My, čo sme zažili podobné situácie u nás, vieme veľmi dobre, že najväčším povzbudením a podporou vtedy je záujem a podpora demokratickej Európy.

Verím tiež, že nastal čas na slobodné voľby, ale až po prijatí novej ústavy, ktorá musí byť prijatá ešte pred nimi.

Treba to seriózne zvážiť, ale predovšetkým treba ukázať Ukrajincom, že stojíme pri nich. A preto im ponúknuť veci, ktoré im pomôžu, aby sa dostali z tejto krízy.